Spoštovane kolegice in kolegi. Zdaj, že, zanimiva razprava o, rekordnem proračunu, ki vsaj po teh, mislim da, dobrih desetih, urah nekako, vsaj kar se mene tiče, poteka po enem pričakovanem scenariju. Na eni strani imamo opozicijo, ki vsevprek, kritizira, proračun ni razvojno naravnan, polni so idej, kaj bi morali drugače urediti, kam nameniti več sredstev, veliko idej je bilo danes tudi oziroma predlogov čisto lokalno pobarvanih, kar v konči fazi verjetno tudi, ni nič s tem narobe, tako kot je, omenil prej, mislim da, kolega Mahnič, v konči fazi vsi tudi kandidiramo v okoljih, iz, koder izhajamo. Zdaj, če sem, sam iskren, če sem popolnoma iskren, bi se tudi s, številnim marsikaterim predlogom tu opozicije se tudi sam strinjam in bi ga v primeru, z, z možnostjo seveda rade volje tudi podprl. Zdaj, ta predlagani proračun, je en velik, kompromis, manjšinske vlade, manjšinske vlade, ki prvič, v Sloveniji prevzema, ki je prvič v Sloveniji prevzela odgovornost za, vodenje te vlade. Zdaj manjšinska koalicija, ki, sestavlja to vlado, je po dobrem letu, to lahko rečem iz, osebnih izkušenj, v prvi vrsti izredno naporna. Številna sestankovanja, vsakodnevno usklajevanje, bistveno več pogovarjanja, sprejemanja številnih kompromisov, kar v končni fazi morda niti ni tako, slabo. Povzročajo pa seveda ti številni, kompromisi tudi, trenja, ki jih imamo pri določenih zadevah, ko je treba stopiti korak ali pa dva nazaj, imamo s tem vse koalicijske stranke, včasih več, včasih, večje, včasih manjše težave. To se tudi odraža, ta niti ne skrivamo, to tudi javnost lahko stemvi. Zdaj, žal mi je, da je Levica ni zmogla tega napora in da so se, odločili za odhod v opozicijo. Zdaj tako, v manjšinski, vladi preprosto, saj po mojem mnenju ne moreš pobirati samo tistih zakonov pa tistih idej, ki so všečne, prevzeti moraš tudi odgovornost za ukrepe, ki pa niso všečni, ne. Je pa to, kot sem, omenil mnogokrat, naporno, pa kljub temu, spoštujem, tako so se odločili. Jaz upam, da bomo zmogli tudi brez njih. Zdaj, mislim, da sem kak mesec ali dva, bral en zanimiv članek v Dnevniku, kjer novinar, ga bom poskušal v dveh stavkih strniti, ker pravi, da je smisel združevanja v politične stranke in prevzem smisel združevanja v politične stranke je nekako prevzem odgovornosti za vodenje države in pa uresničevanje političnega programa. Zdaj ždenje v, opoziciji več mandatov je za vsako stranko moreče. Zdaj jaz vidim, da je to, so spoznal kolegice in kolegi v Novi Sloveniji. In sporočilo, ki so ga dali z nedeljskega kongresa, vidijo, da, če hočeš biti odgovoren in svoj program uresničiti, moraš biti v vladi. To da je odločitev, ki jo samo seveda pozdravljam. Predlagan proračun, kot sem že rekel, je nekako produkt vseh teh dejstev, ki sem jih naštel, kompromisov, manjšinske vlade. Morebiti bi tule dodal še danes že večkrat omenjeno tudi, zlato fiskalno pravilo. Povečujemo pa sredstva na večini področij, pa kljub temu nihče, verjetno ne od poslancev, tudi od ministrov, ki so dobili povečana sredstva, ni v celoti zadovoljen. Zdaj dejstvo je, da so leta, zategovanja pasu in pa pomanjkanja sredstev, povzročila potrebe, na številnih področjih, ki so bistveno večje od trenutnih zmožnosti, kljub temu da imamo, že danes večkrat omenjeno, rekorden proračun. Pa vendar s tem proračunom, nekako sledimo tem koalicijskim zavezam, ne sicer v taki meri in tempu, kot bi si sam želel, pa vendar, realnost je, tako kot sem omenil, v usklajevanju, v sklepanju kompromisov. Zdaj same vsebine tega, proračuna ne bom posebej, komentiral. Imamo pa še, bi se pa strinjal s tistimi, sogovorniki, ki so danes opozorili, da imamo še precej, izzivov, na neki racionalni rabi teh javnih sredstev, da imamo še številne izzive, predvsem da spomnim na številne primere, ki jih imamo, korupcije, javnih razpisov, vseh težav, ki jih imamo, s tem klientelizma. Pa vendar so to težave, spoštovane kolegice in kolegi, ki niso samo značilne za Slovenijo. S tem se spopadajo, v bistvu se bojujejo vse države, Je pa pri nas tule še precej rezerv za bistveno bolj racionalno koriščenje teh javnih sredstev. Zdaj veseli me, da je, tudi minister za finance omenil, jaz sem mu dva mislim, da dva, tri mesece nazaj, poslal en predlog oziroma, v razmislek, Danes je omenil, da smo po vračilu javnega dolga in po izpolnjevanju teh, maastrichtskih kih kriterijev v špici, ne vem, celo mislim, da je rekel na prvem mestu v Evropi. Moj, moj predlog je bil, mislim, da sem, zasledil, da v tej smeri se tudi razmišlja, ko se pogovarjamo o mehčanju tega zlatega pravila, da, bi bilo verjetno za, kako s ko stopnjo malo, bi rekel, če v prispodobi rečem, zmanjšati vračilo tega dolga, ki ga imamo čisto popolnoma obvladljivega v nekih normalnih količinah in pa predvsem ob dejstvu, da nam na drugi strani pa manjka razvojnih sredstev, ne. Tako da pozdravljam, razmišljanja, ministra, v tej smeri. Zdaj pa če zaključim. zdaj, bistvo, tisto, kar si vsi želimo, je nekako stabilnost teh javnih financ in pa, učinkovito, in pa seveda k ciljem usmerjeno, upravljanje te države. Nevzdržen paket financiranja, zaključne prioritete in, hkrati delovanje celotnega sistema, je seveda proračun. In, ta proračun, predlagani proračun, se mi zdi, da sledi tem ciljem, zato ga bom, spoštovane kolegice in kolegi, skupaj s poslanskimi kolegi podprl. Hvala lepa.